Señora presidenta, hemos escuchado hipócritas lamentaciones —y lo digo así, hipócritas lamentaciones— por parte de la Comisión en esta Cámara. El incendio de Moria es una tragedia anunciada desde hace mucho tiempo. No es una casualidad, sino que es una consecuencia directa de una política migratoria criminal de la que la Unión Europea es culpable.

Unas políticas migratorias que cuestionan a refugiados y migrantes el derecho a tener derechos

la prohibición de los campamentos cerrados, que son auténticas cárceles a cielo abierto y un cambio radical de la política migratoria europea para que no vuelva a existir ningún campamento de Moria, ningún campamento de la vergüenza.